Monsieur le Président, en tant qu'ancienne directrice de Greenpeace France, je voudrais vraiment remercier Greenpeace d'avoir, par son action, dénoncé les risques liés à l'exploitation du pétrole en Arctique, dans la mesure où c'est une exploitation très risquée et où, en cas d'accident, la récupération du pétrole est presque impossible dans la glace.

Sur ce point, je lance un appel aussi bien à la présidence du Parlement qu'à la présidence de la Commission et à la diplomatie européenne, pour qu'il y ait une vraie volonté politique de faire pression au niveau du gouvernement russe.